Ce marché des quotas d'émission joue à ce titre un rôle fondamental, puisqu'il va inciter les industries les plus polluantes à innover sans cesse et à réfléchir aux moyens d'avoir une croissance ancrée dans nos territoires et respectueuse de notre environnement.

C'est pourquoi nous devons l'accompagner, parce qu'il ne faut pas la laisser s'étouffer face à la concurrence internationale et que des millions d'emplois en dépendent, et je ne peux pas consentir à laisser notre industrie en pâtir.

C'est pourquoi nous devons conduire une vraie stratégie industrielle, tout en menant une diplomatie climatique active.